Per raggiungere livelli di crescita significativa occorre legare alla stabilizzazione dei bilanci nazionali maggiori investimenti e riforme strutturali, nonché modulare misure di intervento per singoli Stati membri. Ma, come ha ricordato il presidente Draghi qualche giorno fa, per rendere socialmente accettabile il percorso di riforme strutturali occorre che esso sia accompagnato da politiche economiche inclusive e con effetti

Nella zona euro permane una carenza di investimenti.